Aș dori să mulțumesc totodată tuturor celor care au făcut posibilă această dezbatere. Avem obligația să privim cu multă responsabilitate către Republica Moldova, mai ales acum, în prag de alegeri. Guvernul Alianței pentru Integrare Europeană a demonstrat, printr un efort deosebit, că este pregătit să înceapă un amplu proces de reforme politice, economice și instituționale, devenind astfel lider la acest capitol în cadrul Parteneriatului Estic. Acest lucru se întâmplă după opt ani de guvernare comunistă în care drepturi esențiale precum libertatea de exprimare și dreptul la o justiție echitabilă au fost grav încălcate. Procesul de reforme în Republica Moldova trebuie să continue cu preponderență în domeniul justiției și afacerilor interne. Este necesară o combatere eficientă a corupției și asigurarea libertății justiției. Este necesară totodată asigurarea unei detenții sigure și umane, astfel încât să fie respectate drepturile fundamentale ale omului. Republica Moldova traversează o criză politică de mai bine de un an și jumătate, nereușindu se alegerea președintelui și validarea referendumului. Consider că alegerile anticipate din 28 noiembrie reprezintă o miză enormă pentru parcursul european al ei.

Doresc să afirm cu toată responsabilitatea că un eșec al democrației în Republica Moldova la viitoarele alegeri va reprezenta în mică măsură și un eșec al politicii Uniunii în acest stat. Avem nevoie ca în imediata vecinătate a UE să avem un partener în care valorile pe care le împărtășim să fie asumate. În final, aș doresc să subliniez faptul că limba pe care o vorbesc cetățenii din Republica Moldova este astăzi limbă oficială a Uniunii Europene.